Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, pour moi, la politique c'est trouver les meilleures solutions possibles pour les problèmes qui se posent. Mais comment y parvenir si l'on ne connaît pas parfaitement les problèmes qui se posent et les solutions envisageables?

Ainsi, il est indispensable que les décideurs politiques disposent d'informations fiables, les plus exhaustives possibles, sur le monde actuel et sur la situation de l'environnement. C'est le constat auquel le Conseil européen est arrivé en juin 2006, lorsqu'il a demandé à l'Union européenne et à ses États membres d'élargir les comptes nationaux aux principaux aspects du développement durable. Je me félicite de cette initiative et de la proposition de la Commission européenne, car elle permettra d'en savoir plus sur les émissions atmosphériques, les taxes environnementales et les flux de matières au sein de l'économie. Toutefois, cette proposition devra être amendée lors du vote, demain, pour s'assurer que les données collectées soient fiables et utiles à la réflexion, mais aussi et surtout, pour s'assurer que tous les États membres soient concernés par cette approche. En effet, comment définir des politiques européennes sans disposer de données sur la situation dans tous les États membres? Enfin, je tiens à exprimer mon soutien à deux idées fortes défendues par le groupe PPE la possibilité confiée à la Commission européenne d'adopter des actes délégués doit être remise en question tous les cinq ans. La clause de révision deuxième idée forte de ce règlement est indispensable. Dans quelques années, nous aurons besoin de nouvelles données mais chaque chose en son temps.